frú forseti ég vil byrja á því að þakka fyrri að þessari umræðu sé hleypt hér að á dagskrá þingsins og taka undir með háttvirtum þingmanni helga hjörvar þar sem hann bendir á að það er ekki sjálfsagt að hægt sé að skipuleggja umræðu um eitt og sama málið á öllum þjóðþingum norðurlandanna eins og okkur hefur tekist í þessu máli hér er sett sérstaklega á dagskrá tiltekið viðfangsefni sem mjög hefur verið til umræðu á vettvangi norðurlandaráðs undanfarin ár mér finnst ágætt að setja þessa umræðu sem hér fer fram og í þjóðþingum hinna norðurlandanna í samhengi við umræðuna um það hversu miklum árangri við erum að ná

og í því sambandi er nærtækt að vísa til skýrslu sem hefur þar verið til umræðu nýverið um raunverulegar aðgerðir

ríkisstjórna á grundvelli þess sem ákveðið hefur verið hjá

og menn geta horft á það hver með sínum hætti hvort sá hlutfallslega litli árangur sem við mældum hér fyrir stuttu síðan

og við vorum á með fund á alþingi fyrir nokkrum vikum síðan er að auka aðkomu þjóðþinganna og þessir fundir sem haldnir eru á öllum norðurlöndunum eru til vitnis um það a við erum svona aðeins að breyta aðferðafræðinni til þess væntanlega að tryggja enn meiri árangur ég held að það sé vel ég held að það sé skynsamlegt að efna til sérstakra

síðan um það efni sem hér er sérstaklega til umræðu vil ég láta þess getið að ég held að það hafi verið mjög skynsamleg ráðstöfun

að taka saman þá skýrslu sem við eigum nú von á innan skamms en liggur þó fyrir hér í drögum mér skilst að umrædd skýrsla veri þýdd yfir á íslensku en þar er sem sagt búið að aka sama með skipulegum hætti allar helstu ábendingar á viðkomandi sviðum um landamærahindranir sem ríkin hafa verið að glíma við af geti skýrslunnar helstu niðurstöðum hennar má sjá að það hefur ýmislegt verið í umræðunni sem eru svo sannarlega landamærahindranir sem taka ber á og það er nú einn kostur þessarar skýrslu sem er væntanleg að hún bendir á leiðir til lausna síðan eru auðvitað líka ávallt atriði sem ekki geta uppfyllt eða uppfylla ekki skilyrði þess að teljast vera raunverulegar landamærahindranir

flytja á milli norðurlandanna sækja þar nám eða að stunda einhver störf þess eðlis að við getum talað eða fellt hann undir hugtakaskilgreininguna landamærahindrun þannig er það ekki svo að sérhver réttindi sem við högum tryggt okkar íbúum eigi að flytjast með viðkomandi þegar hann ákveður að flytja eða starfa á einhverju hinna norðurlandanna við skulum vera þess meðvituð í þessari umræðu að það er ekki það sem við erum endilega að tala um enda mundi það í eðli sínu þýða það að við værum gengin inn í miklu dýpra og þýðingarmeira norrænt samstarf heldur en ég tel að við séum almennt að leggja til grundvallar í þessari umræðu

efninu heldur þvert á móti að reyna að skerpa á þeim þáttum sem eru raunverulegar landamærahindranir í þeirri skýrslu sem við eigum von á finnst mér að menn hafi með skipulegum hætti einangrað þau mál sem við eigum að horfa til og við höfum raunhæfa möguleika á að leysa mér finnst líka að hæstvirtur menntamálaráðherra hafi gert því mjög góð skil hvar eru sóknarfæri fyrir okkur sameiginlega það eru nefnd ýmis svið eins og tónlist á síðasta fundi sem ég sótti hjá norðurlandaráði var talað um samþættingu aðgerða á sviði til dæmis hönnunar við skulum gæta að því að það sé ekki einhverjar tæknilegar hindranir sem koma í veg fyrir það að við sem þjóðríki og norðurlöndin sameiginlega geti sótt fram í samkeppni við önnur markaðssvæði af þeirri ástæðu þurfum við að hafa auga á sóknarfærunum um leið og við ræðum mál sem tengjast til dæmis velferðarkerfinu heilbrigðiskerfinu námsmönnum og öðrum slíkum hér hefur verið komið stuttlega inn á samþættingu vegna evrópusambandsgerða ég get tekið undir með háttvirtum þingmanni helga hjörvar að það er ekki skynsamlegt að vera að búa til viðbótarhindranir með því að vera með svo mjög ólíka innleiðingu þeirra gerða að það skapi ný vandamál það þarf að vera einhver lágmarks samræming á innleiðingu slíkra gerða þó þannig að það sé verið að spila innan þess svigrúms sem gerðirnar leyfa fyrir hvert þjóðríki við innleiðinguna það hefur verið rætt nokkuð um það í viðskiptanefndinni þar sem ég á sæti í norðurlandaráði hvort og í flokkahópnum reyndar líka hvort það væri skynsamlegt að nota norðurlandaráð sem vettvang til að samþætta sjónarmið á sviði evrópumála með almennari hætti heldur en átt hefur við fram til þessa það tel ég að því geti fylgt þó nokkuð mikið flækjustig ekki síst vegna þess að það eru kannski ekki endilega sameiginlegir hagsmunir hjá öllum þjóðríkjunum í öllum málaflokkum ég nefni landbúnaðinn sem eitt dæmi þarna var sem sagt hugmyndin sú að norðurlandaþjóðirnar mundu nota ráð sem einhvers konar vettvang til að ræða löggjöf sem væri væntanleg frá evrópusambandinu og hvernig mætti bregðast við henni eða koma á framfæri sjónarmiðum hjá

sem helgi hjörvar háttvirtur þingmaður gerði hér að umtalsefni sem ég held að við þurfum að gæta okkar niðurstaða mín varðandi samstarfið að öðru leyti er sú að ég tel að norðurlandaráð sé ekki heppilegur vettvangur til að fara að samþætta almennt sjónarmið varðandi stefnumál eða nýja löggjöf frá evrópusambandinu ég tel að við ættum að einbeita okkur að því sem snertir

ég ætla ekki að fara inn á einstök atriði sem til dæmis hafa verið tiltekin hér í umræðunni eða koma fram í þessum bráðabirgðadrögum eða þessum drögum að skýrslu sem við eigum í vændum heldur láta nægja að fagna þeim vinnubrögðum sem hér birtast í skýrsludrögunum og vil líka nota þetta tækifæri til þess að fagna því að við tökum umræðu á þjóðþingunum öllum á sama tíma ég tel að við eigum að gera meira af því sem við höfum séð núna í tvígang á þessu ári vera hér öll saman fulltrúar frá norðurlandaþjóðunum á einum stað til þess að taka með svona snörpum og skilvirkum hætti umræðu um einstök mál hér er sannarlega tækifæri til þess að veita ríkisstjórnum allra þjóðríkja aðhald þegar við höfum fengið þessa skýrslu þýdda yfir á íslensku held ég að við höfum rutt einnig landamærahindruninni úr vegi til þess að skapa með því grundvöll fyrir almenna umræðu um þær hindranir sem hér hafa verið

og skapa grundvöll fyrir því að bæði úti í atvinnulífinu hjá stéttarfélögum og hvarvetna hjá hagsmunaaðilum séu upplýsingar tiltækar til þess að gera sér grein fyrir þeim hindrunum sem eru til staðar fyrir fram áður heldur en menn rekast á þær því það er sannarlega svo eins og hér hefur verið bent á að það er fólk sem verður fyrir hindrununum þegar allt kemur til alls